Encore une fois, merci à Arlene McCarthy, à Saïd El Khadraoui et à tous les membres de la commission ECON pour leurs engagements, leurs contributions, les améliorations importantes, Madame, Monsieur le rapporteur, que vous avez apportées à ces textes. Nous avons encore beaucoup de travail sur ce sujet du secteur financier, sur les rémunérations dans les autres secteurs financiers, sur la gouvernance des entreprises, sur CRD 4, sur les produits dérivés, sur les ventes à découvert, pour lesquelles je vous proposerai des réglementations au mois de septembre prochain. Aujourd'hui même, le collège a approuvé deux textes législatifs sur les garanties des dépôts et la compensation des investisseurs, et un livre blanc sur les garanties dans le secteur des assurances. Pour revenir aux textes d'aujourd'hui, que vous voterez demain, je pense que ce sont de bons textes qui ont bénéficié de nombreux apports pendant le processus de négociations, d'amendements positifs, introduits par votre commission, en particulier en ce qui concerne les détails sur le calcul des rémunérations, la transparence des politiques de rémunération, les restrictions des bonus des établissements qui ont bénéficié d'une aide étatique et le clawback En ce qui concerne la compétitivité internationale, je voudrais rappeler que les principes du Financial Stability Board sur les rémunérations sont des principes généraux destinés aux États, qui présentent d'importantes divergences du point de vue de leur développement économique. Il existe une grande diversité parmi ces États et, là où les principes généraux du Financial Stability Board laissaient trop de marge aux États, en ce qui concerne leur mise en place,

Je pense même que, si l'Europe est un des tout premiers continents à mettre en place cette régulation et cette supervision intelligentes, elle aura un avantage compétitif.

Ce n'est pas encore le cas.

Ces nouvelles autorités devront avoir, selon moi, de vrais pouvoirs de coordination et assurer une application cohérente et consistante de ces règles communes. De plus, il faut prévoir la possibilité de prendre des décisions adressées directement aux institutions, dans le cas où le droit européen n'est pas appliqué correctement, y compris, Monsieur Canfin, sur les règles concernant les rémunérations.

La directive prévoit un principe général de proportionnalité, qui permet d'adapter l'application des principes à des établissements de crédit différents, en tenant compte de leur structure juridique, de leur taille, de la complexité et de la nature de leurs activités. Nous sommes convaincus que CRD 3, grâce à vous, changera sensiblement les pratiques qui ont prévalu trop souvent jusqu'à maintenant, et qui ont contribué à une prise de risques excessive par les banques et donc mené à la crise économique dont nous subissons aujourd'hui les conséquences.

Nous allons travailler sur cette question dans le cadre du programme de résolution de crise, mais c'est un projet à long terme.

entre ce que font et ce que doivent faire les États Unis, d'un côté, et ce que nous devons faire nous mêmes du point de vue européen, de l'autre. Nous avons des objectifs identiques à atteindre. Ils ont été fixés par le